În ultimele săptămâni Islanda a ocupat primele pagini ale presei pentru că, la începutul anului, președintele acestei țări și a exercitat dreptul de veto asupra legislației și a decis să o supună unui referendum.

Cred că această dispută e una strict bilaterală și că ea nu trebuie să influențeze procesul de aderare al Islandei la Uniunea Europeană. În opinia mea, Comisia ar trebui să formuleze în mod clar poziția sa față de implicațiile pe care adoptarea sau respingerea legislației Icesave le vor avea asupra îndeplinirii de către Islanda a criteriilor economice formulate de Consiliul European de la Copenhaga